Tweede punt van groot belang voor mevrouw Lagarde is uiteraard dat het institutionele kader voor de euro nog altijd niet afgewerkt is. De bankenunie is niet afgewerkt. De kapitaalmarktenunie die absoluut noodzakelijk is, dient ook verder in gang gezet te worden. Derde punt en misschien wel het meest belangrijke is dat de ECB en mevrouw Lagarde dus stilaan moeten beseffen dat er meer uitleg dient te komen en meer verklaring over wat ik noem de negatieve neveneffecten van het beleid dat nu al jarenlang wordt volgehouden en vorige donderdag verder geïntensiveerd is. Ik refereer aan het duidelijk verhoogde risico op financiële instabiliteit. Dit beleid zet aan tot de vorming van zeepbellen. Ten tweede verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en banken hebben het alsmaar moeilijker om aan hun verplichtingen te voldoen en zullen dat met de intensivering van beleid nog meer gaan ervaren. Het derde neveneffect is uiteraard de aanslag op de spaargelden van de modale burger.